Ja, no, jaz se zahvaljujem, da mi boste poslali tudi pisno malo bolj podrobno, ampak vseeno bi na podlagi poslovnika predlagala, no, da opravimo, razpravo o vašem odgovoru. Namreč, jaz nisem govorila res samo o kabinetnih zaposlitvah, tudi druge zaposlitve so in, verjetno bi se morali malo pogovoriti tudi o tem, kakšne ljudi se zaposluje. Mi smo imeli z ZUJF-om pač nek ukrep, ki je omogočal tudi, da ljudje, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, so se tudi upokojili, dali prostor mlajšim. Zdaj seveda, takega orodja vi nimate, ne, in, marsikje ljudje, ki že zdavnaj izpolnjujejo pogoje za upokojitev, ostajajo na delovnih mestih, ne. Kar je vprašanje, a so dovolj učinkoviti in se na ta način nekomu mlademu to onemogoča, no, tako da, jaz predlagam, pa tudi o financah, no, nisva nič kaj dosti rekla, tako da predlagam, da opravimo razgovor, pogovor o tem z dodatnimi podatki, ki jih boste posredovali. Hvala.